Wie viele schon gesagt haben, findet unsere Debatte vor dem Hintergrund der schwersten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise der Europäischen Union statt. Sie führt auch dazu, dass in den Regierungszentralen in Europa eben nicht ausreichend Zeit und Kraft bleibt, um sich der vielen drängenden außenpolitischen Probleme anzunehmen. Europas viel zu schleppende Reaktion auf die schrecklichen Ereignisse in Syrien oder unser viel zu schnell nachlassendes Interesse an der demokratischen Transformation Nordafrikas sind hier nur zwei Beispiele.

Es mangelt Europa nicht nur an Zeit und Aufmerksamkeit, sondern schlicht auch an Geld.

In dieser Situation müssen wir und müssen auch Sie, Frau Ashton, klare Prioritäten setzen. Neben besserem Nutzen von Synergieeffekten auf europäischer Ebene kann das für uns nur bedeuten Weg von der häufig sehr teuren Reaktion auf eskalierende Krisen, hin zu mehr Konfliktprävention. Denn zivile Konfliktprävention ist das billigste und effektivste Mittel, das wir Europäer noch haben. Bisher nutzen wir aber dieses Potenzial nicht ausreichend, und unsere Handels Fischerei Agrar und Entwicklungspolitik müssen endlich konfliktsensibel werden, damit sie helfen, Konflikten vorzubeugen anstatt sie anzuheizen. Dafür fehlen immer noch die effektiven Strukturen. Gleichzeitig müssen wir die erst kürzlich geschaffenen Strukturen im Auswärtigen Dienst für Konfliktprävention und Konfliktmediation stärken und ihre Expertise in die EU Außenpolitik als Ganzes verbreitern. Ein anderer vielversprechender Ansatz ist die Idee eines europäischen Friedensinstitutes.